Propunerea statului Monaco de a include tonul roșu în anexa 1 a CITES se poate dovedi salutară, această specie fiind condamnată la dispariție dacă nu se iau măsuri radicale și neîntârziate pentru protejarea ei. În 1992, Comisia Internațională pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic a adoptat recomandarea privind urmărirea comerțului cu ton roșu. Din păcate, aceasta s a dovedit a fi un instrument cu eficiență mai mult decât limitată. În 2007, Comisia Internațională pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic a adoptat un program mult mai complex, numit Blue Tuna Catch Documentation Programme, intrat în vigoare în vara anului